Señor Presidente, señora Comisaria, señores diputados y diputadas, ustedes saben perfectamente que el éxito de Bali y el éxito de la OMC solo será a costa de las personas más desfavorecidas y más débiles del planeta el campesinado y las clases populares. Porque, a pesar de lo mucho que han dicho aquí algunos y algunas de ustedes, la realidad es que, cuanto más comercio internacional, cuanto más libre comercio, más pobres hay en el mundo y más se concentra la riqueza cada vez en unas pocas manos. Y permítanme recordarles que en la Conferencia Ministerial de 2003 en Cancún, el señor Lee Kyung Hae, un campesino a quien la Organización Mundial del Comercio impidió una vida digna, se quitó la vida a las puertas de esta Conferencia para denunciar la tragedia que supone la desaparición de las economías campesinas del mundo.